Domnule Președinte, criza financiară a determinat în multe state membre stagnarea veniturilor, iar în unele cazuri chiar micșorarea părții din valoarea adăugată creată în companii, care revine angajaților. Nu întâmplător, recent, premierul britanic, adresându se oamenilor de afaceri, le a spus că a venit timpul pentru majorarea veniturilor angajaților. Consider că stimularea angajaților pentru a deveni acționari în companiile în care lucrează constituie o cale eficientă pentru creșterea veniturilor, ca și pentru motivarea acestora în rezultatele obținute de către companie. Apreciez, însă, că cea mai bună cale pentru stimularea angajaților ca să devină acționari este politica proprie a fiecărei companii în distribuția profitului, precum și politica fiscală a fiecărui stat membru, care trebuie să încurajeze

Cred că la nivelul Uniunii Europene nu ne putem gândi decât în ce măsură sunt necesare anumite reglementări în domeniul supravegherii companiilor în care angajații devin acționari.